hæstvirtur forseti

og ég vil bara að það komi skýrt fram af minni hálfu að ég tel enga ástæðu til að breyta fyrirkomulagi um skipan ríkisendurskoðanda eða hvernig hann er valinn en ef háttvirtur þingmaður telur að það sé pólitísk samstaða um annað um að breyta þessu skipulagi hefur hefur einhverjar aðrar hugmyndir þá er sjálfsagt að ræða þær bæði við hann og aðra ég er í sjálfu sér tilbúinn til þess en menn geta ekki komið þegar einhver niðurstaða ríkisendurskoðunar er ekki háttvirtum þingmönnum þóknanleg og sagt það þarf að breyta því hvernig ríkisendurskoðandi er valinn það er sérkennilegt til þess að vita að háttvirtur þingmaður sem nú situr sitt síðasta þing hér sé farinn að sækja hugmyndir til ameríku